Madame la Présidente, chers collègues, enfin nous réformons le Fonds de solidarité.

C'est bien mais c'est trop peu par rapport aux véritables montants des dégâts. La multiplication des catastrophes naturelles est particulièrement alarmante.

L'Europe aurait pu aider plus de régions si les règles du Fonds avaient été plus simples et les seuils d'interventions moins flous. Trop souvent, les territoires touchés montaient de lourds dossiers de demande d'aide qui n'aboutissaient pas et faisaient naître de faux espoirs et des frustrations.

Nous sommes parvenus à un mécanisme de mobilisation plus simple des crédits, à des avances pour répondre aux besoins urgents, à un allongement du délai de dépôt des demandes et à une prise en compte des catastrophes de longue durée. Pour conclure, nous devons garder à l'esprit que ce fonds ne permet pas d'éviter les intempéries et les dégâts. Il n'est qu'un brave pompier européen qui tente d'apporter de l'aide.